Ces ressortissants devront demander une autorisation ETIAS en ligne en donnant des informations sur eux-mêmes et leur voyage. Je fais une petite parenthèse sur du vécu, j'espère que les arnaques en ligne pour l'obtention d'ETIAS seront moins nombreuses que pour l'obtention de l'ESTA. Je ferme la parenthèse de vécu. Ce système sera censé vérifier, avant que les voyageurs n'arrivent, s'ils représentent ou pas un risque pour la sécurité publique, la santé publique ou en matière d'immigration irrégulière. Aujourd'hui, munis de leur seul titre d'identité, ces risques sont évalués dans des délais qui sont parfois contraints à la frontière. La Commission a donc imaginé ce nouveau système comme une pré autorisation, une évaluation en amont, en quelque sorte. Dit comme cela, une fois qu'on admet la nécessité de contrôles aux frontières extérieures, ce qui est mon cas, tout a l'air fluide, mais j'ai tout de même émis quelques réserves sur ce système. Certaines ont pu se solder par l'ajout de garanties, comme c'est le cas sur certains domaines, d'autres relèvent plutôt de la forme des négociations européennes sur la sécurité. Sur le fond, comme tout système d'information européen, mon groupe politique a travaillé en étant préoccupé par ces objectifs, mais surtout par son impact sur les droits des demandeurs et la protection de leurs données. Ainsi, grâce à notre initiative, il a été ajouté au système un organe d'évaluation et de recommandation, un guidance board qui est composé d'experts indépendants chargés de vérifier que celui ci n'entraîne pas de violation des droits fondamentaux des voyageurs. Nous avons aussi garanti qu'il n'y ait pas de rétention systématique des données des voyageurs, ce qui est conforme à l'arrêt de la Cour de justice sur l'accord PNR UE Canada. Cet outil prendra la forme d'une base de données gérée par l'Union et ses États membres. Les entreprises de transport et les garde frontières devront vérifier que chacun des voyageurs concernés dispose d'un ETIAS avant de le laisser partir ou entrer dans l'Europe. Ce système sera colossal à mettre en œuvre. Quand on voit les difficultés d'un certain nombre d'États membres à appliquer le PNR européen dans les délais prévus, on peut émettre quelques doutes sur la date de mise en œuvre opérationnelle d'ETIAS. Mon plus grand regret sur ce texte concerne les velléités des États membres d'élargir les objectifs du système. ETIAS était conçu comme une simple autorisation de voyage, or le Conseil a proposé, par exemple, d'en faire un détecteur de mensonges.

Le Parlement a heureusement réussi à éviter cette machine infernale. Je conclus en soulignant que ces négociations européennes devraient vraiment privilégier les réflexions et les conceptions stratégiques pour créer des textes applicables et respectueux des personnes.